háttvirtur þingmaður grétari mar jónssyni og háttvirtum þingmanni jóni magnússyni var lagt fram nokkuð snemma á haustdögum hæstvirtur forseti en er nú að komast til umræðu og hefur málsins sextíu og þrjú frumvarpið gengur út á það að heimila hér á landi opnun fyrir það að menn geti stundað takmarkaðar handfæraveiðar á eigin bát ég fór fyrir nokkrum dögum upp í pontu herra forseti og ræddi þetta lauslega við sjávarútvegsráðherra örlítið með öðrum blæ heldur en hér er lagt upp með því við erum að leggja til stefnubreytingu á stjórn fiskveiða til fimm ára alla vega að því er varðar þessa frumvarpstillögu okkar

hvort sérstaklega væri hægt að bregðast við

innan þessa fiskveiðiárs meðal annars með tilliti til þess atvinnustigs sem er í landinu vaxandi atvinnuleysis þeirrar stöðu sem komin er upp vítt og breitt og allar líkur á því miður að atvinnuleysi haldi áfram að vaxa hér á landi tillagan er svo sem ekki mjög flókin hæstvirtur forseti hún gerir ráð fyrir því að öllum íslenskum ríkisborgurum sem hafa til þess tilskilin réttindi það er skipstjórnarréttindi eða vélstjórnarréttindi ef þess þarf með vegna starfa viðkomandi báts sé heimilt að stunda takmarkaðar handfæraveiðar þó

og eigi sé heimilað meiri afköst af viðkomandi bát heldur en áhöfnina skipi tveir menn hér er einnig lagt til að tímabilið sem gildi um þessar sérstöku veiðar á hverju ári sé frá fyrsta apríl til fyrsta október hér er svo einnig lagt til að bátar sem fá þessa heimild eða menn sem fá þessa heimild megi ekki vera á stærri fleytum heldur en þrjátíu brúttólesta bátum og verður að segja alveg eins og er hæstvirtur forseti að það er ágætlega rúmt um tvo menn á þrjátíu rúmlesta bát það er ekki mjög þröngt á dekki á því skipi en samt er það svo að einn og tveir menn hafa stundað veiðar í áratugi einmitt á bátastærðum undir þrjátíu brúttólestum og er það vel þekkt víða vítt og breitt í sjávarbyggðum landsins menn spyrja kannski er ekki verið að galopna slíka sóknaraukningu að það verði ekki við neitt ráðið ég vil byrja á því að lýsa þeirri skoðun minni hæstvirtur forseti sem ég veit að margir vita sem sett hafa krók í sjó að eigi veiðist alltaf á krókinn þó svo hann niður fari menn þurfa þá alla vega að hitta á fisk sem vill taka krók til að fá afla það er fyrsta skilyrðið í öðru lagi er sjósókn með handfærum háð verði það er það ber lítinn árangur að reyna að stunda handfæraveiðar í miklum vindi eða miklu sjólagi og þekkja það allir sem reynt hafa meira að segja þeir sem bara hafa reynt að veiða með sjóstöng að gamni sínu að ekki fer krókurinn og sakkan langt niður við slíkar aðstæður og veiðist lítið þannig að af náttúrulegum aðstæðum hafa slíkar veiðar sem hér er verið að leggja til að heimila mjög takmarkaða sóknargetu og ræðst mikið af tíðarfarinu fyrir utan það að við segjum líka í þessum hugmyndum okkar

að vera búnir sjálfvirkum tilkynningarskyldubúnaði og hafi auðvitað öll fullkomin öryggistæki hafi viðurkennd haffæri og svo framvegis þannig að það er ekki verið að heimila það að hér sé allt svo galopið án neinnar kröfu að menn þurfi að óttast það að hér verði einhver alger sóknarbylting vegna þessa ég bendi einnig á það hæstvirtur forseti að á undanförnum vikum mánuðum og jafnvel síðustu einu til kemur árum hafi verið seldur mikill fjöldi smábáta úr landinu jafnvel svo mikill að þeir sem eru að spá í að endurnýja báta sína eða stækka þá það er ekki um auðugan garð að gresja í slíkum viðskiptum og er það nýmæli nokkuð á íslandi miðað við það sem verið hefur fyrir nokkrum árum síðan það er auðvitað hugsanlegt að takmarka sóknargetuna með fleiri þáttum og við nefnum það í fyrstu grein frumvarpsins við nefnum að það megi skilgreina veiðisvæði þeirra báta sem fá þetta takmarkaða veiðifrelsi og auðvitað er það ekkert launungarmál hæstvirtur forseti að við erum sérstaklega að horfa á sjósókn frá sjávarbyggðunum á ströndum þessa lands og með það í huga að gefa mönnum þarna ákveðið frelsi til að sækja á sín heimamið við bendum einnig á það hæstvirtur forseti að það megi að sjálfsögðu horfa til þess að takmarka fjölda veiðidaganna þegar menn óttast það að slík ráðstöfun sem hér er tekin upp væri að setja eitthvað verulega á hliðina að því er varðar nýtingu sjávarauðlindarinnar sá sem hér stendur hefur hins vegar engar áhyggjur af því að slíkt kerfi sem upp væri tekið með svona takmörkunum mundi leiða það af sér en það gæti hins vegar leitt af sér tilfinningu manna fyrir því að þeir gætu og hefðu aftur eitthvað frelsi til að stunda fiskveiðar við ísland þannig væri í raun og veru komið kannski til móts við það sem meðal annars birtist í niðurstöðum mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna að það væri opnað á frelsi þó takmarkað sé en reyndar er allt frelsi takmarkað við þurfum ekki nema nefna vörubílstjórann sem vill keyra möl hann þarf sérréttindi á þann bíl rútubílstjórinn þarf sérréttindi læknar flugmenn og annað fólk þarf sérréttindi kennarar þurfa sérréttindi að stunda atvinnu sína og við erum að benda á það að eðlilega þurfi menn að hafa skipstjórnarréttindi og jafnvel vélstjóraréttindi ef vélarstærð er þannig í viðkomandi bát þannig að það er ekki eins og hér sé verið að leggja til opnun að öðru leyti en því að allir verði að uppfylla þau skilyrði sem sett eru sem eru eins og ég sagði áður talsvert takmark eðli málsins samkvæmt menn þurfa að hafa alla vega eins og við höfum hugsað þetta í upphafinu að menn þyrftu að hafa eignarhald á þessum fleytum sem þeir vildu stunda þetta á og strax þar kemur upp veruleg takmörkun ég hef líka heyrt það frá mönnum sem ég hef rætt þessa tillögu við að margir sjómenn sem fyrr áður hafa stundað vinnu til sjós og gætu hugsað sér að vera þátttakendur í svona regluverki eins og hér er athafnaregluverki um það hvar þeir mættu veiða á hve mörgum dögum svæðum og svo framvegis það hafa margir nefnt það við mig að það væri mjög eðlilegt að setja þá takmörkun á slíkar veiðar að það væri ekki sótt á helgum sunnudögum alla vega til þessara veiða þá hafa menn líka verið að horfa til þess að það sé tryggt að það hráefni sem menn komi með að landi komist í sölu á eðlilegum tíma og komist til fiskverkunarhúsa en eins og menn vita hefur þróun í vinnu til lands einmitt verið á þann veg að það er takmörkun á vinnutímanum og takmörkun á því er snýr að frídögum fólks og þó áður hafi verið hér í deildinni og ég hef reyndar hvatt til þess að íslendingar mundu vinna mikið undir þessum kringumstæðum sem nú eru í þjóðfélaginu og hafi nefnt það úr þessum ræðustól að vinnan göfgar manninn og eftirvinna jafnvel enn þá meira eins og sumir hafa sagt þá held ég að það væri eðlilegt að horfa til allra skynsamlegra takmarkana bæði til að tryggja gæði þess hráefnis sem kemur á landi og eins þess að reiknaður inn í aflamarkskerfið og sé ekki hægt að breyta því þó að þessi aðferð verði tekin af stað og hleypt inn í framkvæmd og hafi þar af leiðandi ekki áhrif á heildaraflamarkið sem nú er úthlutað það er svo annað mál sem ég væntanlega mæli fyrir á eftir hæstvirtur forseti sem snýr að því hvernig við hugsum það að breyta íslenska kvótakerfinu og kalla aflaheimildir heim til íslensku þjóðarinnar sem eigi heimildirnar og útgerðarmönnum framtíðarinnar ef tekst að fá vilja fyrir því í meiri hluta alþingis að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu þá verði úthlutunin þannig að í framtíðinni hafi menn ekki eignarhlutdeildarleigu sölu eða veðsetningarrétt á fisk í sjó heldur hafi eingöngu nýtingarrétt sá nýtingarréttur sé fenginn frá eignarheimild þjóðarinnar sem eigi aflaheimildirnar og þeim sé svo framvísað eða leigðar út eftir ákveðnu kerfi sem er enginn vandi að setja upp í sjálfu sér en ég kem nánar að því síðar í dag hæstvirtur forseti við segjum í þessari stuttu greinargerð með þessu máli að fólk og gefa tekjur heldur en jarðir sem lágu illa að fiskislóð þetta er auðvitað fellt og hafa meðal annars þá staðsetningu sem þær hafa vegna þess að þær þóttu góðar til sjósóknar lágu annaðhvort vel að fiskimiðum eða landhættir voru þannig að það væri gott að sækja þaðan sjó þannig háttar auðvitað til um langflestar ef ekki allar sjávarbyggðirnar útróðrarrétturinn var löngum áður metinn til verðmæta í jörðum og talinn til sérstakra hlunninda og á þar af leiðandi inni í verðmætum viðkomandi jarða og menn borguðu af þessu skatta og skyldur og í gömlum lögum okkar íslendinga er einnig sagt að mönnum skuli tryggður veiðiréttur sinn í fjörðum og flóum það er orðað eitthvað á þá leið að rétt ættu menn til fiskiðju sinnar innan flóa og fjarða nema síldveiði væri og lýsti því auðvitað að síldin er ólíkindatól kemur í firði og kemur í flóa og getur farið þaðan aftur innan örfárra ára þetta höfum við vissulega séð vera að gerast á íslandi eða við ísland undanfarin ár þegar svo til allur síldarstofninn komst fyrir í grundarfirði og er núna inn um sker og sumt á breiðafirði og inni í höfnum meðal annars á suðurnesjum og vestmannaeyjum og kannski víðar þannig að síldveiðin þótti ekki það trygg að það væri rétt að marka mönnum sem við flóana og firðina bjuggu sérstakan forgang nema botnfiskveiðina sem var skilgreind til fjarðaveiðimanna vegna þess að ef síldin gaf sig áttu allir að geta tekið þátt í henni og veitt úr síldargöngunum þannig var þetta markað í gömlum lögum íslendinga og má reyndar enn þá finna í lagasafninu þó að það sé túlkað svo í dag að til þess þurfi aflahlutdeild þegar þetta vr svo orðað áttu landsmenn auðvitað allir tryggan rétt til forgangs um fiskveiða nær og þannig eru auðvitað þessi sjónarmið um þennan byggðatengda rétt sem mjög ríkur er í umræðunni um stjórn fiskveiða í dag strandveiðiréttinn forgang fólksins við sjávarsíðuna til að nýta strandbyggðina og ég held að það væri mikið gæfuspor ef við mundum marka það skýrt að menn ættu rétt til strandveiði fyrir framtíðina hæstvirtur forseti ég hef farið yfir meginefni þessa frumvarps ég hef vakið athygli á því að þetta frumvarp tekur einnig á því máli sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna ályktaði um um það að hér er óeðlilegt fyrirkomulag sem byggðist á því að ef sjómennirnir sækja til fiskjar þá hlytu þeir að leigja réttinn af einhverjum öðrum sem hafa fengið hann þessi tillaga okkar að breytingu á lögum tekur einnig til þess að þarna væri opnaður ákveðinn réttur og væri viðurkenning á því að réttarstaða manna er ekki jöfn til fiskveiði eða með neinum hætti til að nýta frá ströndinni öðruvísi en rétturinn sem búið er að úthluta í mörg ár situr fastur hjá þeim sem fengu hann á sínum tíma og aðrir verða að kaupa réttinn hjá þeim það er sem sagt gamla vistarbandshugsunin að kaupa atvinnurétt sinn af öðrum og borga fyrir það gamla vistarbandshugsunin að hér skuli mönnum úthlutað gæðum og aðrir borgi svo þeir verði að fá að nýta þau gæði það teljum við í frjálslynda flokknum að eigi að afleggja gerum okkur grein fyrir því að til að gera það þarf að marka skynsamlega vegferð í þeim málum

byggðanna lítinn takmarkaðan rétt byggðanna en þó frelsisrétt og einnig þeirra sem liggja og eiga land að sjó sjávarjarðanna þaðan sem gott er að sækja fisk það mundi muna miklu hæstvirtur forseti víða í byggðum landsins ef fólk sem stundar landbúnaðarstörf og býr við flóa og firði og hagar þannig til að það getur sótt sjó ef það fengi takmarkaðan rétt til að auka tekjur sínar með sjósókn það mundi víða skipta miklu máli varðandi byggðaþróun og atvinnutekjur þessa fólks